Je souhaiterais même, à vrai dire, que les salariés des petites et moyennes entreprises qui sont peut être les premières victimes de la mondialisation capitaliste puissent y avoir accès également sous des formes à déterminer.